Señor Presidente, cualquiera que lea los periódicos hoy hará dos constataciones estamos en el punto álgido de la crisis de la deuda soberana y la respuesta europea es una sucesión de disposiciones aisladas sin consistencia interna. Solo en este momento tenemos encima de la mesa el semestre europeo, el paquete de gobernanza económica, el mecanismo de rescate provisional y permanente, los llamados eurobonos para cubrir parte de la deuda soberana que se considera segura, más un plan de choque basado en el Banco Europeo de Inversiones y en los bonos para proyectos específicos que está en la propuesta que la Comisión nos ha mandado sobre el mercado interior. Lo primero que los ponentes están intentando hacer es juntar todo esto, hacer un diseño completo, un dibujo final, para exponérselo a la ciudadanía. Ese diseño, en segundo lugar, tiene que ser un diseño europeo, un diseño que no parta Europa en dos no caigamos en la Europa a dos velocidades y un diseño que persiga con la misma intensidad dos objetivos disciplina presupuestaria toda la que sea necesaria y crecimiento económico para salir de la crisis en la que nos encontramos.

Hubo una primera declaración en la que se dijo que habría participación de los inversores privados en los rescates, lo que causó conmoción y la protesta del Presidente del Banco Central Europeo. Se matizó, como ha hecho ahora el señor Van Rompuy, diciendo, primero, que sería caso por caso ¿quién decide y con qué criterios? y, en segundo lugar, que se haría siguiendo los criterios y la política del Fondo Monetario Internacional. El único caso en que el Fondo Monetario Internacional ha hecho uso de un rescate de este tipo fue en Argentina en 2003 sumió al país en un caos del que todavía no ha salido y los bonistas privados siguen sin cobrar. En materia de eurobonos, se han expuesto aquí muchas cuestiones. Solo quiero añadir dos.